er hins vegar sú núna að eftir hið stóra og mikla bankahrun á íslandi er sá aðili sem tók að sér framkvæmd verkefnisins í umboði reykjavíkurborgar og ríkisins fyrirtækið portus er komið í þrot þannig að við erum aftur komin má segja með málið í fangið það er ríkisvaldið og reykjavíkurborg og spurningin er um framhaldið ég tel verkefnið gríðarlega mikilvægt fyrir uppbyggingu miðborgarinnar og gríðarlega mikilvægt líka fyrir menningarlíf landsins alls og ferðaþjónustuna og þess vegna langaði mig til að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra um það hver væri staðan núna á byggingu tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar við austurhöfn og hvernig hún sér fyrir sér framhald